Paní předsedající, program Erasmus je snad nejviditelnějším, nejúspěšnějším programem, finančním nástrojem, kterým Evropská unie podporuje své cíle zaměstnanosti, v tomto případě vzdělání, které k té zaměstnanosti velmi přispívá. Jsme ráda, že Evropský parlament se zasadil a navrhuje dokonce ztrojnásobení rozpočtu, tedy i ztrojnásobení účastníků, jak už tady bylo zmíněno na 12 milionů EUR v tom příštím finančním období. Chtěla bych v této chvíli zdůraznit, že ten program není jenom pro žáky, učitele na území Evropské unie, ale také pro země, které přistupují, a také pro země, které my považujeme za naše země partnerské, a já jsem právě dnes obdržela důležitou informaci od Evropské komise, že také Turecko nadále má velký zájem spolupracovat a zúčastnit se v těchto programech. Pro budování demokracie, občanské společnosti v Turecku to považuji za velmi důležitou informaci a je dobře, že se budou moci i nadále zúčastnit.